Ja też przyłączę się do gratulacji dla pana Enrique Guerrero Saloma, to bardzo dobre sprawozdanie. Światowy Szczyt Humanitarny będzie idealną okazją do wymiany poglądów i odważnych działań w zakresie zapobiegania konfliktom i poprawy sytuacji ludzi żyjących na ich obszarach. Bliski Wschód, wojna w Syrii, sytuacja krajów afrykańskich, a także klęski żywiołowe spowodowane zmianami klimatycznymi, to tylko niektóre kryzysy, z którymi zmierzyć się musi społeczność międzynarodowa. Należy skoordynować działania społeczności międzynarodowej w celu zwiększenia skuteczności pomocy humanitarnej. Ważna kwestia to także bezpieczeństwo pracowników humanitarnych. Tylko w 2014 r. ponad 300 z nich zostało zabitych, uprowadzonych lub rannych. Dlatego należy stworzyć rozwiązania, które poprawią ich status i umożliwią pracę w jak najlepszych warunkach. Światowy Szczyt Humanitarny musi być politycznym impulsem dla zwiększenia skuteczności tej pomocy oraz zapewnienia, że wraz z instrumentami rozwojowymi ma ona szansę zagwarantować stabilność państw i odporność społeczeństw na przyszłe konflikty.